tema koje ne bi trebale biti predmetom ovog izvješća, koje nisu direktno ili indirektno u vezi s uzrocima siromaštva žena, a radi se o stavkama koje nisu u skladu s vrijednostima koje baštini Europska pučka stranka niti su u vezi s uzrocima siromaštva žena. Posebno se tu referiram na supsidijarnost i na neke teme za koje zaista smatram da nisu trebale biti dijelom ovog izvješća. To je razlog iz kojeg nećemo moći podržati ovo izvješće, premda jesmo za eliminiranje uzroka siromaštva žena.